þetta mál er miklu stærra en svo að hægt sé að tala um það af þeirri léttúð sem mér finnst ráðherrann gera hann þykist reyndar taka því mjög alvarlega en reynir að beina sjónum fólks að þáttum málsins sem ættu að vera aukaatriði hér á þessari stundu eftir að hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu í fyrsta sinn á íslandi að almennar kosningar séu ógildar kosningar sem hæstvirtur ráðherra láta umræðuna snúast um það að hæstiréttur hafi brugðist og að lögin hafi þrátt fyrir allt verið ágæt nú eða að sveitarstjórnirnar hafi brugðist eða jafnvel allsherjarnefnd alþingis en ekki þeir sem keyrðu málið í gegn maður hlýtur líka að spyrja sig þegar ráðherrann talar á þennan veg hafa menn eitthvað lært í andsvari sínu kemur ráðherrann upp og segir ja þetta skyldi þó ekki snúast um pólitík þar er hann að feta sig inn á sömu braut og hæstvirtur forsætisráðherra sem segir málið allt sjálfstæðisflokknum að kenna heyr á endemin